Frau Präsidentin! Wenn China zum Boykott der Verleihung des Friedensnobelpreises aufruft und diesem Aufruf dann Irak und Afghanistan Folge leisten, also Regierungen, die mit westlicher Militärhilfe an die Macht kamen, dann ist das für mich ein Beispiel dafür, wie schwer sich offenbar islamisch geprägte Regierungen mit den Menschenrechten tun. In diesem Zusammenhang sind die zunehmende Verfolgung christlicher Minderheiten im Nahen Osten und die Fälle von Diskriminierung und Intoleranz gegenüber Christen auch in Europa höchst bedenklich. Wachsende Probleme aus muslimischen Kreisen wie mit Zwangsehen, Ehrenmorden, Gewalt gegen Frauen und dem Ruf nach der Scharia dürfen auch in der EU nicht länger verschlafen werden. Aufs Schärfste abzulehnen ist meines Erachtens jener kulturelle Relativismus, der unter dem Vorwand der Achtung fremder Kulturen und Traditionen toleriert, dass Menschen in Teilen des muslimischen Kulturkreises in ihrem Recht auf Freiheit, Gleichheit und Mitbestimmung eingeschränkt werden.